Eden izmed mojih najljubših filmov je Rosemary's Baby, kateri je bil izdan leta tisoč devetsto oseminšestdeset in je zelo znan kot psihološki film, ki je tudi grozljivka in je tudi kultni film, saj ima veliko oboževalcev. Film me je navdušil zaradi temačnega vzdušja in srhljive atmosfere. Zgodba ni tako kompleksna, vendar je vseeno zanimiva, saj so v njej teme okultizma, religije in družine. Glavna dva karakterja sta Guy in Rosemary Woodhouse , ki se preselita v stanovanje v New Yorku . Že od začetka ima Rosemary veliko vprašanj in dilem glede tega stanovanja, vendar je njen mož prepričan, da bo vse v redu in da je to stanovanje popolnoma normalno. Vendar Rosemary ne ve, da je njen mož skrivno v kultu z njenima sosedoma in tako se čez zgodbo zgodi veliko čudnih dogodkov, ki še bolj vplivajo na psiho same Rosemary , na primer to da se njena zelo dobra prijateljica Terry ubije, tako da skoči z balkona, kateri je del stanovanja prav teh sosedov. Ta Terry pa je bila sprejeta s strani teh sosedov, zaradi tega, ker sta jo našla na ulici in je bila odvisnica. Tako ta ženska oziroma soseda vzame ogrlico, ki jo je podarila prav tej Terry in jo nato podari tudi Rosemary , kar je zelo čudno, saj ta ogrlica vsebuje eno izmed znanih okultnih rastlin in tukaj se v bistvu vzpostavi prva ta povezava z okultnimi temami. Dogodki se začnejo stopnjevati, na primer njen mož dobi eno izmed glavnih vlog v mestni predstavi, potem ko glavni igralec postane nenadoma slep. In tako se njen mož odloči, da bi bilo dobro, če bi on in Rosemary imela otroka, vendar ona ni popolnoma prepričana v to. Nato ta njena soseda pripravi večerjo, kjer je tudi da sladico in Rosemary takoj ugotovi, da nekaj ni v redu in sčasoma omedli. Ko se zbudi, se zbudi z veliko brazgotinami, praskami in ranami in nato je njen mož pove, da je v bistvu z njo spal, ko je ona omedlela, ker si je tako močno želel otroka in je mislil, da je to odličen čas, kar pa seveda ni bil. Zanimivo je, da je ona v tem omedlelem stanju sanjala o zelo psihopatskem prizoru, kjer je videla vse te sosede, svojega moža v svoji spalnici, kako so stali okoli nje nagi in opravljali čudno opravilo. V sanjah je tako njen mož bil prikazan kot Satan sam in Rosemary se je začela spraševati o njunem zakonu in kam to vodi. Nato Rosemary postane noseča in skozi celoten proces nosečnosti je soočena z veliko omejitvami, ne samo s strani svojega moža, ampak tudi s strani sosedov, ki v bistvu sploh ne bi smeli imeti velikega vpliva na njun odnos. Tako v bistvu sosedi predlagajo osebnega zdravnika, katerega Rosemary sploh ne obiskuje in bi raje šla k svojemu, vendar je soseda prepričana, da to ni dobra ideja. Rosemary skozi svojo nosečnost trpi. V prvih treh mesecih Rosemary izkusi veliko trebušnih bolečin in izgubi tudi veliko kil. Ko pride božični čas, je njen izgled zelo zastrašujoč in jo tudi njeni prijatelji vprašajo, zakaj tako izgleda. Med njimi tudi njen najboljši prijatelj Hutch, ki je v tem času veliko raziskoval o zgodovini teh stanovanj, v katerih živita Rosemary in Guy. In tudi izve veliko skrivnosti. Pred tem, ko bi lahko povedal vse skrivnosti in vse, kar je našel, Rosemary , pade v komo. Rosemary pa je v tako močnih bolečinah, da si močno želi, da bi lahko šla k svojemu osebnemu zdravniku doktorju Hillu, vendar je to soseda in mož ponovno prepovesta. Tri mesece kasneje še en prijatelj Rosemary njej pove, da je Hutch umrl. Torej ni preživel kome. Pred umiranjem je omenil knjigo o čarovništvu, ki se imenuje All of Them Witches , in za to knjigo je poslal tudi kodirano sporočilo. Ime je anagram. Rosemary nato končno ugotovi, da je ime Roman Castevet anagram in da je v bistvu to prikrito ime za slavnega voditelja satanističnega kulta, ki je deloval v preteklih letih prav v teh stanovanjih v New Yorku. Rosemary pobegne domov in se zaklene v stanovanje, ampak nekako lahko člani tega kulta pridejo v to stanovanje in jo zavežejo. Zraven pride tudi ta osebni zdravnik, ki histerično Rosemary uspava. Med tem procesom Rosemary rodi otroka, ko se Rosemary zbudi, ji povedo, da je njen otrok med rojevanjem umrl. Oziroma, da se je rodil mrtev. Ko pride do zavesti, preneha jemati tablete, katere je predpisal prav ta osebni zdravnik, se vstane, saj sliši dojenčka, ki joče. Guy se ji zlaže, da imajo njihovi sosedi otroka in da so se ravno preselili v to stanovanje. Rosemary je prepričana, da je njen dojenček živ, in tako najde skrivna vrata, ki vodijo v stanovanje prav teh dveh sosedov, ki sta bila del celotne zgodbe. Rosemary tam vidi vse, torej sosede, svojega osebnega zdravnika in moža ter nekatere druge člane kulta, ki so zbrani okoli črne posteljice z dojenčko. Ko Rosemary pogleda v posteljico, je preplašena. Prvo vpraša, kaj je narobe z očmi njenega otroka, nato njen sosed pove, da je otroku ime Adrian in da je to Satanov sin. Sosed Rosemary podpira, da ona pestuje svojega otroka. Ona ni prepričana, če to hoče narediti, vendar ji on pove, da če to naredi, da se ne bo rabila priključiti temu kultu. Njen mož jo hoče pomiriti, vendar mu ne uspe. Končno se Rosemary odloči, da bo vzela otroka v svoje roke in ga pogleda v oči. Film se konča s tem prizorom in kamera je usmerjena v podkve tega otroka. S tem je nazorno prikazano, da on je Satanov sin. Film mi je bil zelo všeč zaradi teh okultnih tem. Ni pa mi bilo všeč to, da je bila Rosemary prikazana kot tipična histerična ženska tistih časov oziroma ženska, katero so videli po veliki večini moški. Ena izmed lokacij, ki mi je najbolj pri srcu, so Haloze. Ta pokrajina je zelo lepa. Ta dežela ima veliko rekel, potokov, gričev, dreves, vinogradov, dobrega vina in dobrih ljudi. Na žalost pa nima dobrih cest. S to deželo si delim veliko spominov in morda mi je prav zaradi tega všeč. Velik del svojega otroštva sem preživel tukaj, saj veliko časa preživita v teh hribih moja babica in dedek. Tukaj sta si pred kakšnimi tridesetimi leti ustvarila novo življenje, ko sta se odločila, da si bosta zgradila vikend. Saj je imel moj dedek v lasti to posest, zaradi njihovih kmetij, ki so tukaj stale. Je to bilo malo lažje in malo bolj poceni. Tako so si on z mojo babico in njegova dva brata zgradili vikende drug ob drugem. Kot otrok sem veliko časa preživel tukaj, saj sta moja starša bila redno v službi in nisem imel varstva. Veliko lepih spominov je nastalo, saj je večino časa bil tudi ta moj bratranec, ki je tri leta mlajši od mene in sva se veliko igrala, predvsem z babico in kopala v bazenu. Na posestvu imamo veliko vinogradov in tako moj dedek vsako leto prideluje tudi domače vino. Marsikdo trdi, da je v tem vinu šnops, vendar to ni res. V tem vinu je le veliko žvepla, zato je tudi tako kislo. Kakorkoli, Haloze so mi tudi zelo všeč zaradi tišine, ki nastopi vsak večer. Prisoten je popoln mir in tako lahko brez kakršnih koli ovir in motečih dejavnikov opazuješ zvezde in se pogovarjaš. Moja najljubša pojdi je špinača. Morda se to sliši čudno, vendar imam veliko spominov, povezanih s špinačo, saj sem je pojedel veliko kot otrok. In tudi so mi vcepili v glavo, da je zelo zdrava, kar je seveda res, in zaradi tega jo rad pogosto jem. Način priprave je zelo preprost. Lahko uporabimo ali zmrznjeno špinačo, kar je morda lažje, če pa jo imamo možnost imeti svežo špinačo, pa je to še toliko boljše. Torej, če na primer kuhamo s svežo špinačo, mora postopek potekati tako, vzamemo ponev in na njen segrejemo ali maslo ali olje, in ko je olje ali maslo dovolj vroče, dodamo špinačo. Špinačo dodajamo v majhnih kosih, da ni ponev prepolna. Sproti mešamo in počakamo, da špinača pride do manjše velikosti. Ko špinača skoči skupaj, dodamo malo vode, da preide iz bolj gostega, trdnega stanja v bolj tekočo konsistenco. Nato še to špinačo pustimo na ognju za par minut. Dodamo naše najljubše začimbe in odstavimo z ognja. Jaz osebno ponavadi špinačo začinim s soljo, poprom, in ker imam rad pekočo hrano, dodam tudi čili v prahu. Ker pa špinača brez pire krompirja ne gre, še pripravimo tega. Pri pripravi pire krompirja lahko seveda uporabimo tistega v vrečki, lahko pa naredimo domačega in vzamemo dejanski krompir iz shrambe. Prvo vzamemo velik lonec, v katerega nalijemo vodo in to vodo postavimo na štedilnik. Nato vzamemo poljuben krompir in tega prvo umijemo ter nato damo v ta lonec. Vodo zavremo in pustimo, da se ta krompir kuha in ga kuhamo še okoli petnajst minut, ko voda zavre. Nato ta kuhan krompir odcedimo in ga pretlačimo, nato lahko poljubno dodamo mleko ali maslo. Jaz osebno dodam malo mleka in malo masla za boljši okus oziroma, da je ta pire krompir bolj kremast. Vse skupaj nato premešamo in dodamo malo soli. Tako je jed pripravljena. Nato je kombinacija pire krompirja in špinače pripravljena. Ta kombinacija je načeloma okej, ampak lahko seveda še dodamo kakšno meso, kot so hrenovke ali govedina.